Wir müssen allerdings auch unsere Hausaufgaben hier im eigenen Hause machen, nämlich dafür sorgen, dass besser kontrolliert werden kann, wie effizient Mittel aus den entsprechenden Strukturförderfonds ausgegeben werden und in welche Richtung eine Weiterentwicklung unterstützt werden kann.

Nur, Ziele festzulegen, ohne den Status quo, ohne die Hausaufgaben, ohne die Analyse dessen, was jetzt aktuell notwendig ist, auch wirklich vehement und mit Konsequenz anzugehen, macht in meinen Augen wenig Sinn. Wir sind hier zur Tagesordnung übergegangen wie auch der Kollege Ulmer eben schon sagte und diskutieren über die alltäglichen Anforderungen, die an das Parlament gestellt werden, über Lebensmittelsicherheit usw., ohne uns wirklich darüber im Klaren zu sein, welche Probleme zunächst einmal prioritär zu lösen sind. Da müssen wir ansetzen. Wir müssen uns zunächst einmal darauf konzentrieren, unsere Finanzsituation in Ordnung zu bringen, dafür zu sorgen, dass sich jeder auch an diese Regelungen hält, und die Kontrolle, die das Parlament und vor allem die Kommission auch in der Vergangenheit schon ausüben konnte, auch in Zukunft stärker auszuüben und mehr Einfluss darauf zu nehmen, was in den einzelnen Mitgliedstaaten geschieht.